Der größte Feind der Europäischen Union ist die Halbherzigkeit und die Unklarheit gegenüber der europäischen Idee. Fast niemand erklärt den Menschen, was der Mehrwert der Europäischen Union ist und wofür wir die Europäische Union in den nächsten Jahren brauchen. Die EU verschwindet im Nebel, und die Menschen verlieren das Interesse und wenden sich ab. Da waren die Gründungsväter in der Tat viel mutiger.

Das Parlament hat seine Hausaufgaben gemacht, wir haben ganz klare Ideen entwickelt.

Ich hoffe, dass der Rat in Rom nicht noch vager wird, sondern wirklich eine Richtung angibt, wohin wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Wir haben Frieden und Freiheit geschaffen, aber jetzt müssen wir Wohlstand und Sicherheit organisieren. Rom ist vielleicht nicht die Geburtsstunde einer neuen Europäischen Union, aber sicherlich die Geburtsstunde einer neuen europäischen Bürgerbewegung. Die ganze Zivilgesellschaft wird kommen, und der Marsch für Europa in Rom ist so groß wie er noch nie war. Die Bürger sind mutig wir brauchen jetzt auch mutige Politiker.